Hagyományosan készítünk leltárt minden évben az esélyegyenlőség alakulásáról, és nagyon gyakran szemünkre vetik azt, hogy nem mondunk semmi újat. A helyzet az, hogy egy éven belül nem túl sok minden változik, és így nem is tudunk sok újat mondani évente. Csak az az új mindig, hogy megint semmi sem változott. A változások ugyan folyamatban vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív változásoknak vagyunk általában tanúi. De ez nem mindig egyenletes, és nem mindig egyirányú. És arról nem is beszélhetünk, hogy mindezt statisztikailag alá tudjuk támasztani, mert az a helyzet, hogy nagyon gyakran átmeneti statisztikákkal dolgozunk, és olyan statisztikákkal, amelyek nem teljesek.

Tehát akkor, amikor ezekről a számokról beszélünk, azt kell tudnunk, hogy milyen pontatlanok. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a férfiak és nők közti egyenlőtlenségről beszélünk, de ez a téma is rendkívül sokrétű. Nagyon gyakran nem is a férfiak és a nők közti különbségről van szó, hanem azokról a nőkről, akik az anyaságot vállalják. Ez a bérszakadék esetében teljesen egyértelműen megmutatkozik, és innentől kezdve valóban ez egy komoly társadalmi probléma,

Én azt szeretném mondani, hogy nagyon gyakran nem élünk azokkal az eszközökkel, amelyek az európai jogrendben benne vannak, miközben néha olyan területekre is áttévedünk, ahol a szubszidiaritás elve kell, hogy érvényesüljön.